Îmi aduc aminte că în 2009, atunci când s a discutat pentru prima dată despre planul de redresare economică a Uniunii Europene, Comisia s a angajat că va aloca un miliard de euro eficienței energetice în domeniul locuințelor. Din păcate, acest lucru nu s a întâmplat la momentul potrivit, iar inițiativa smart cities a avut doar o sumă mică alocată, urmând ca, ulterior, Comisia, dacă rămân fonduri neutilizate, să aloce acești bani inițiativei smart cities, lucru care se întâmplă prin acest regulament. Am solicitat printr un amendament ca nivelul cheltuielilor de gestionare și a costurilor legate de crearea și implementarea instrumentului să nu depășească 5 din valoarea fiecărei utilizări, astfel încât cea mai mare parte a sumei să nu ajungă la intermediarii financiari, ci să meargă în investiții pentru proiecte legate de eficiența energetică a locuințelor și utilizarea energiilor regenerabile.